Georgios Papanikolaou úrnak szeretnék válaszolni a vízkészletekkel kapcsolatos kérdésére. Ez a téma különös jelentőséggel bír az elnökségi trió, tehát Spanyolország, Belgium és Magyarország számára. Fontos eleme volt annak a közös programnak, amelyet már több mint két évvel ezelőtt kidolgoztunk, és minden ország a maga féléves elnöksége idején tett hozzá valamit ahhoz, hogy a közös programban foglaltak a vízpolitikai integrált megközelítést illetően

Mi tehát folytatjuk a spanyolok és a belgák által megkezdett munkát és mi is szeretnénk hozzájárulást tenni, méghozzá azzal, hogy a 2011. júniusi tanácsi ülésen következtetéseket szeretnénk benyújtani a vízpolitikáról. Ezek a következtetések három fő témakörrel fognak majd foglalkozni. Az első, az a szélsőséges vízügyi jelenségek, úgy mint árvizek, vízhiány, belvizek, szabálytalan csapadékmegoszlás integrált kezelése. A második témakör a víz által nyújtott ökológiai szolgáltatások szerepe. Ez egy nagyon izgalmas kérdés. Azt gondolom, hogy túl keveset beszélünk róla napjainkban. Adottnak vesszük, hogy vizünk van, használjuk az úgynevezett ökológiai szolgáltatásokat, amelyeket a vizes életterek biztosítanak számunkra, pedig ezeket igencsak értékelnünk kellene. A harmadik témakör pedig a vízgazdálkodás terén folytatott együttműködés fokozása, mind a nemzetközi szinten, mind pedig az uniós tagállamok körében. A tanácsi következtetések hozzá kívánnak járulni az európai vizekről szóló koncepciót tartalmazó európai bizottsági közleményhez, amelyet a 2012. évben terveznek elfogadni, és amely rámutat majd az EU tagállamok vízkészleteivel való fenntartható vízgazdálkodás, valamint a vízkészletek és az ivóvízellátás biztonságban tartásának a fontosságára. Végezetül tisztelt képviselő hölgyek és urak! A magyar elnökség során vízügyi konferenciát és rendezvényt is szervez, például az Európa édesvízkészleteinek jövőjével foglalkozó konferenciát, amely a környezetvédelmi miniszterek informális találkozójához csatolva, március

És egy utolsó megjegyzés.